Señora Presidenta, el próximo 18 de octubre se inicia un juicio en la ciudad turca de Diyarbakir contra veintiocho dirigentes del Partido de la Turquía Democrática Entre ellos hay catorce representantes elegidos por la ciudadanía, doce alcaldes y dos consejeros municipales. Su delito defender pacíficamente sus posiciones políticas, lo que puede costarles entre quince años de prisión y cadena perpetua. La ilegalización del DTP y las detenciones que comento son una muestra más de la persecución que sufre la minoría kurda en Turquía. Estos hechos fueron expresamente condenados en la Resolución que aprobamos el 10 de febrero para analizar los progresos realizados por este Estado en el año 2009 para acercarse a la Unión

Si somos coherentes y queremos ayudar a las víctimas y contribuir a la correcta evolución de Turquía, podemos hacerlo apoyemos en este trance al movimiento de solidaridad con la causa kurda. Por ello, quiero animar a la Comisión y al Parlamento a enviar a una representación oficial al juicio de Diyarbakir.